El dovedește o dată în plus, dacă mai era nevoie, că extremismul, xenofobia și intoleranța fac victime. Astfel de atitudini există, din păcate, în tot mai multe țări din Europa.

Cei care cred că imigranții sunt vinovați de tot ce se întâmplă rău în țara lor vor începe probabil să înțeleagă că se înșeală. Iar după această tragedie și alți colegi din Parlamentul European vor înțelege atitudinea est europenilor din urmă cu două săptămâni, când s a dezbătut site ul anti imigranți români, polonezi și bulgari al PVV.